Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente della Commissione, Internet è una risorsa inesauribile di conoscenza, garanzia d'informazione diffusa, fonte di nuova crescita economica, strumento strategico con valenze geopolitiche, una nuova agorà virtuale che si affianca alle storiche piazze delle nostre città. Alla crescente importanza di Internet non si è, tuttavia, accompagnata un'adeguata governance, che ne garantisca la trasparenza, la democraticità, la sicurezza e la neutralità. Spetta all'Unione assumere un ruolo di leadership nel mondo, recuperando il tempo perduto, per rendere la rete più inclusiva e sicura, senza tuttavia comprometterne libertà e diritti che invece, proprio nel web, possono trovare nuovi mezzi di affermazione.